herra forseti aðeins í framhaldinu af þessu jú það er sá munurinn á að ef það eru teknir hvort sem það eru áttatíu milljarðar hundrað milljarðar eða tvö hundruð út úr lífeyrissjóðakerfinu er samkvæmt gildandi lögum og samkvæmt því sem er bara skynsamlegt þá verða sjóðirnir að taka á því strax við sína tryggingafræðilegu skoðun strax sem gerð er í kjölfarið þá þarf að gera þær leiðréttingar sem þarf að gera þannig að sjóðirnir getið staðið undir þeim skuldbindingum sem þeim er ætlað að standa undir þarna er mikill munur á eins og til dæmis varðandi hina opinberu sjóði sem þurfa ekki að sæta þessu þó svo að þeir eigi jú að hækka iðgjöldin eins og var farið yfir hér fyrr í dag en þeir standa ekki frammi fyrir sama vandamáli og almennu sjóðirnir þannig að það þyrfti að gera það strax hvað varðar þessar róttæku tillögur væri bara gaman að taka umræðu um það svo langur sem sá slagur var í rauninni við stjórnvöld um það að fá í gegnum almennilega greiðsluaðlögunarlöggjöf hún var mun öflugri en sú sem leit hér dagsins ljós síðan aðeins bara vegna þess tilefnis sem hefur gefist varðandi stjórnun sjóðanna vildi ég bara koma því fram að ef menn skoða hvernig því er háttað af því að háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson fór aðeins yfir þessar stjórnir sjóðanna þá er það þannig að af þeim tuttugu og sjö stjórnarmönnum sem verkalýðsfélögin á almennum vinnumarkaði eiga í stjórnum sjóðanna eru það níu einstaklingar af þeim sem skrifuðu upp á ársreikninga sjóðanna vegna ársins tvö þúsund og átta sem enn eru þar í stjórn stærstur hlutinn hefur því verið endurnýjaður og það eru fyrir dyrum fundir í stjórnum lífeyrissjóðanna núna aðalfundir lífeyrissjóðanna innan ekki svo mjög langs tíma og þá má gera ráð